herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti viðskiptanefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer hundrað tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og fjögur um neytendalán með síðari breytingum nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund magnús norðdahl frá alþýðusambandi íslands hildigunni hafsteinsdóttur frá neytendasamtökunum guðjón rúnarsson guðlaugu b ólafsdóttur og odd ólason frá samtökum fjármálafyrirtækja áslaugu árnadóttur og sigríði rafnar pétursdóttur frá viðskiptaráðuneyti og harald inga birgisson frá viðskiptaráði með frumvarpinu er lagt til að gerðar verði breytingar á lögum um neytendalán í því skyni af efla neytendavernd breytingarnar sem lagðar eru til varða heimildir lánveitenda til gjaldtöku skyldu til upplýsingagjafar gagnvart neytendum og lengingu frests neytenda til að gera kröfu um greiðslu tryggingarfjár samkvæmt átjándu grein laganna ákvæði fyrstu til þriðju greinar frumvarpsins byggjast á tillögum starfshóps sem viðskiptaráðherra skipaði tuttugasta og níunda ágúst tvö þúsund og sjö til að gera úttekt á lagaumhverfi að því er varðar viðskipti neytenda og fjármálafyrirtækja í ljósi nútímaviðskiptahátta einkum með tilliti til gjaldtöku

að bankar og sparisjóðir heimili ekki fyrirtækjum eða öðrum kröfuhöfum að bæta fylgikröfum við aðalkröfu gagnvart neytendum

þá kom fram hjá starfshópnum að óheimilt væri að innheimta svonefndan fit kostnað nema slík gjaldtaka ætti stoð í samningi og lagt til að fest yrði í lög að slíkur kostnaður skyldi vera hóflegur og endurspegla kostnað vegna yfirdráttarins í fyrstu grein frumvarpsins er lagt til að lögfest verði að gjaldtaka vegna óheimils yfirdráttar af tékkareikningi skuli vera hófleg og endurspegla kostnað vegna yfirdráttarins og að hún skuli eiga stoð í samningi í annarri grein frumvarpsins er lagt til að lögfest verði skylda lánveitanda til upplýsingagjafar gagnvart neytanda um fyrirhugaðar breytingar á gjaldskrá sem honum eru ekki til hagsbóta og skal neytandi hafa val um nánar tilgreindar leiðir til móttöku upplýsinganna með þriðju greinar frumvarpsins er lagt til að lögfest verði ákvæði um uppgreiðslugjald í fjórða grein frumvarpsins er lagt til að frestur neytanda til að gera kröfu um greiðslu tryggingarfjár samkvæmt átjándu grein laganna lengist úr einu ári í tvö eða í fimm ár þegar um ræðir söluhlut sem er ætlaður verulega lengri endingartími en almennt gerist nefndin leggur til að tvær breytingar verði gerðar á frumvarpinu annars vegar leggur nefndin til breytingu á annarri grein um upplýsingaskyldu lánveitanda um fyrirhugaðar breytingar á gjaldskrá leggur nefndin til að lánveitandi teljist uppfylla skyldur sínar samkvæmt ákvæðinu veiti hann neytanda upplýsingarnar á heimasíðu sinni í netbanka eða tölvupósti samkvæmt breytingartillögunni er gert ráð fyrir því að upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar á gjaldskrá skuli aðeins veittar skriflega hafi neytandi óskað eftir því hins vegar leggur nefndin til orðalagsbreytingu á fyrstu málsgrein þriðju grein lýtur breytingin að því að í stað þess að kveðið sé á um að óheimilt sé að krefjast greiðslu uppgreiðslugjalds af eftirstöðvum láns í íslenskum krónum með breytilegum vöxtum verði mælt fyrir um að óheimilt sé að krefjast greiðslu uppgreiðslugjalds af láni í íslenskum krónum með breytilegum vöxtum er breytingin talin nauðsynleg þar sem orðalag frumvarpsins getur gefið tilefni til

gert er ráð fyrir að hún muni kveða á um innleiðingu samkvæmt orðanna hljóðan öfugt við gildandi tilskipanir með hliðsjón af þessu er ljóst að lög um neytendalán munu taka einhverjum breytingum á komandi árum nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali jón magnússon sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er hann samþykkur áliti þessu undir álitið skrifa háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson guðfinna s bjarnadóttir jón bjarnason birgir ármannsson árni páll árnason